Frau Präsidentin! Es ist zweifellos richtig, dass die Transparenz öffentlicher Daten ein sehr sinnvolles und positives Unterfangen darstellt. Wenn der Kommissar sagt, dass damit die Kultur gefördert wird, indem das europäische Kulturerbe nunmehr eben digitalisiert zur Verfügung steht, ist es auch richtig und gut. Zweifellos stimmt es auch, dass Forschung gefördert wird, dass dadurch möglicherweise neue Arbeitsplätze geschaffen werden und das Wachstum ermöglicht wird.

Ein weiterer Effekt, der vielleicht vergessen wurde, ist es, dass der Bürger durch die Bereitstellung öffentlicher Daten auch so etwas wie eine indirekte Kontrolle über die Effizienz der öffentlichen Verwaltung hat und damit durch die Einsichtbarkeit dieser Daten auch kontrollieren kann.